Dank u, Voorzitter. Collega's, vooreerst dank ik de Rekenkamer niet alleen de leden van de Rekenkamer, maar al hun medewerkers voor het schitterende werk dat ze doen.

In 2014 was dat nog 4,4. Maar tegelijkertijd, collega's, lees ik in het verslag van de Rekenkamer dat in een overgroot deel van de gevallen de lidstaten, de regionale autoriteiten, en zelfs de Europese Commissie als het gaat over het Europees Ontwikkelingsfonds, informatie hadden, voldoende informatie hadden, om ervoor te zorgen dat bepaalde betalingen niet hadden mogen gebeuren. Dit is een debat over verantwoordelijkheid en ik vraag aan rapporteur Ayala Sender dat we dit in de kwijting opnemen en dat we naar een methode zoeken om die verantwoordelijkheid te gaan verplichten en eventueel te gaan bestraffen als hij niet wordt genomen. Ik wijs ook op het feit dat er eind 2017 zowat 267 miljard aan betalingen openstond.

Ik vraag dat we daarover ook in deze kwijtingsoefening een ernstige gedachtewisseling houden.